Ja, wir sollen uns auf dringliche und wesentliche Themen in der Verkehrssicherheit konzentrieren. Davon bin ich sehr überzeugt, und das betrifft aus meiner Sicht in erster Linie die zwei größten Aufmerksamkeitsräuber im Verkehrsgeschehen, nämlich Alkohol und überhöhte Geschwindigkeit. Hierzu muss auch die Europäische Union etwas sagen und nicht nur technische Maßnahmen vorschlagen, die aus meiner Sicht zwar gut, aber bei weitem nicht ausreichend sind.

Ich war sehr positiv überrascht, dass es zu einer breiten Mehrheit in Bezug auf Tempo 30 als Empfehlung kam. Besonders berücksichtigt werden muss das ist auch im Bericht enthalten, und ich halte das für wichtig und gut dass schwache Verkehrsteilnehmer endlich in den Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit rücken, und ich hoffe, dass diese Maßnahmen schließlich und endlich auch umgesetzt werden.